Porque muchas veces se oye decir en esta Cámara que nos ocupamos de temas institucionales que no preocupan a la gente.

Segunda consideración es verdad que —ha dicho el Comisario— los planes de acción son planes esencialmente nacionales.

Lo hicimos —la Sra. Berès lo recordará— cuando incluimos en la Carta de los Derechos Fundamentales, gracias a la presión de este Parlamento, la referencia a la exclusión social y, entre los objetivos de la Unión Europea, la lucha contra la pobreza. Creo que muy pronto también tendremos una ocasión de hacer cosas concretas. Me refiero al debate y a la votación de los presupuestos de la Unión Europea. Se celebrarán dentro de muy poco tiempo y creo que es una ocasión en la que nosotros podemos demostrar nuestro compromiso con ello. La tercera consideración que quiero hacer, señora Presidenta, es que es muy importante luchar contra la exclusión social, contra la pobreza, pero es más importante todavía mantener la dignidad de las personas. Quien está en situación de pobreza es una persona que tiene todos los derechos fundamentales, y tenemos que reconocérselo.

Y finalmente, señora Presidenta, no quiero dejar pasar un hecho. Según algunas intervenciones, parece como si la defensa del modelo social europeo fuera patrimonio de algún grupo político de esta Cámara. No es cierto. Desde el Partido Popular Europeo y desde todos los grupos damos una gran importancia al modelo social europeo, porque es lo que nos caracteriza, porque forma parte de nuestra propia identidad.